Auf der anderen Seite sage ich ganz klar, dass ich es bedauere, dass wir nicht mehr zu den Änderungsanträgen gekommen sind, die ich mit 39 anderen Kollegen unterzeichnet habe und die sich auf die Forschung mit embryonalen Stammzellen beziehen. Diese Forschung ist unethisch, sie ist zutiefst inakzeptabel, sie verstößt gegen das Subsidiaritätsprinzip, wenn sie von der EU finanziert wird, und vor allem eines ist ganz klar Sie ist unnötig, weil inzwischen große Erfolge mit adulten Stammzellen erreicht worden sind!